Ich will die Frage, die Jan gestellt hat, an dieser Stelle etwas erweitern. Sie betrifft und das meine ich vollkommen ernst die Ernsthaftigkeit des Rates bei der Frage der Auswahl der von den Mitgliedstaaten vorgeschlagenen Mitglieder des Europäischen Rechnungshofs. Wir haben in der Vergangenheit und ich rede jetzt ausdrücklich nicht über den kroatischen Kandidaten an der Stelle die eine oder andere Überraschung erlebt. Die für mich überraschendste war die Aussage eines Kandidaten für den Rechnungshof, er habe zwar keine Erfahrung in der Wirtschaftsprüfung, er sei aber schon mal wirtschaftsgeprüft worden. Ich bin auch schon einmal über den Atlantik geflogen worden, und niemand in diesem Saal würde mich gerne als Piloten haben, ich selber übrigens auch nicht.

Nein, wir haben es nicht getan. Meine Fraktion war an der Stelle in der Minderheit.

Meine Frage an den Rat geht dahin Gibt es eine Diskussion in Ihrem Gremium, die dahingeht, an dieser Stelle Problembewusstsein zu schaffen? Wollen Sie den Vertrag ändern? Denn ich glaube, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir werden diese Debatten immer weiter führen, bis wir dahin kommen, dass der Ratsvorschlag die Zustimmung des Europäischen Parlaments finden muss, wie es sich in einer Demokratie gehört, dass die frei gewählte Volksvertretung die Kandidaten bestätigt, so wie das jetzt schon bei dem Kommissionspräsidenten der Fall ist. Was uns beim Präsidenten der EU Kommission recht ist, das sollte uns bei der Auswahl von Mitgliedern des Europäischen Rechnungshofs billig sein.